Monsieur le Président, décidément rien n'y fait, le point de vue des citoyens européens et, notamment, de celles et ceux qui se dévouent pour faire vivre le service public ferroviaire envers et contre tout n'est pas entendu. Nous avançons inexorablement vers la libéralisation totale du rail et le démantèlement des services publics ferroviaires partout en Europe au nom de la libre concurrence, camouflée en l'espèce sous le joli nom d'accès non discriminatoire aux infrastructures et aux services. Peu importe l'intérêt des usagers, peu importe que les prix des transports ferroviaires ne cessent d'augmenter, peu importe que le nombre des accidents ferroviaires se multiplie, peu importe qu'au lieu de garantir l'accès de tous, les trains sont de moins en moins accessibles aux plus démunis alors que ceux qui en ont les moyens ont accès à des services de plus en plus extravagants. Peu importe que ces politiques fassent de plus en plus passer le transport de marchandises du rail vers la route avec les conséquences écologiques que l'on sait. En prime, le Parlement européen en rajoute, veut aller plus loin que le Conseil, se prive de la codécision alors que la Commission et des autorités de contrôle non élues seront dotés de pouvoirs exorbitants.

Ce n'est pas quand le service public sera totalement démoli que nous pourrons le sauver.